ragnheiðar e árnadóttur um þetta mál segja henni og öðrum frá því að þau ummæli sem ég hef haft um þetta efni eru ekki í þingsal þau eru annars vegar í þættinum silfur egils og hins vegar á bloggsíðu sem ég hef rekið og skrifað á núna nokkur missiri ef hún eða sveitarstjórnin í flóahreppi vill eiga við mig orð um þetta mál